Señor Presidente, efectivamente, a raíz del aumento de las corrientes migratorias en el mar Mediterráneo, hemos podido presenciar muchas tragedias humanas, como la de Lampedusa la semana pasada, y, por esto, desde mi Grupo —el Grupo PPE— hemos hecho una reflexión muy profunda en torno a este tema. Está claro que los instrumentos y las medidas actualmente en vigor no permiten ofrecer soluciones eficaces para evitar que vuelvan a ocurrir estas tragedias, tal como han indicado las autoridades italianas.